U heeft als Commissie de opdracht om die wetgeving op een ondubbelzinnige wijze te laten uitvoeren. En die wetgeving laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Er is uitvoerig naar verwezen en ik zeg het hier nogmaals vanaf 1 januari 2012 vallen alle vluchten die vertrekken of aankomen op een van de luchthavens die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat onder die richtlijn.

Dit laatste is belangrijk om te benadrukken omdat er een aantal maatschappijen zijn die daar twijfel over laten bestaan.

Dat kan alleszins niet de juiste interpretatie zijn. Er dient derde landen die problemen hebben met deze wetgeving nogmaals op gewezen te worden dat hun maatschappijen kunnen ontsnappen aan de bepalingen van deze richtlijn indien deze landen zelf soortgelijke maatregelen nemen om de CO 2 uitstoot in de sector naar beneden te brengen. Met andere woorden, het is ons niet te doen om potentiële inkomsten, integendeel. Als iedereen ons zou volgen zouden wij er ongetwijfeld minder aan verdienen, maar zouden wij wel onze milieudoelstellingen halen en dat is de essentie van deze wetgeving. Bijgevolg zouden onze Amerikaanse vrienden en anderen die via juridische weg of door middel van allerlei manoeuvres binnen de internationale luchtvaartorganisatie ICAO proberen het onvermijdbare te vermijden, er beter aan doen om constructieve voorstellen te formuleren om te komen tot een wereldwijd akkoord, dat enerzijds zou leiden tot een gelijk speelveld voor iedereen, iets wat wij allen voorstaan,

Bijgevolg wil ik u nogmaals oproepen om voet bij stuk te houden, zeer helder te communiceren en duidelijk te maken dat er geen weg terug is.